Elnök Asszony, a párizsi klímakonferenciára készülve az Európai Parlament szakbizottságában ambiciózusnál ambiciózusabb célok fogalmazódnak meg, messze túlmenve az eddigi vállalásokon.

Irreálisak, mert nem veszik figyelembe a célokhoz tartozó hatalmas költségeket, hatásukat a gazdaságra és az energiaárakra.

A Párizsi Konferencia akkor lesz sikeres, ha őket lehet jogi kötelezettségvállalásra végre rábírni.